ta punca, ki je tukaj gor na sliki, ima temne obrvi, svetlo pobarvane lase in pa izgleda, kakor da je bila slika posneta nekje v letih dva tisoč nekaj. Moški, ki je na tej sliki, ni več najbolj mlad, prav zelo star tudi ne. ima temne lase, zelo na kratko postrižene, zarezane ima linije ob strani, ima tudi temne obrvi pa glih malo brade. Ženska na sliki je tam nekje, proti štirideset že gre, po moje. ima bolj blond pobarvane lase malo, svetlo namazane ustnice, da se svetijo. Malo ima eyelinerja, pa modre oči ima, pa zelo bele zobe. na sliki je starejši moški, ki je že v bistvu popolnoma siv. Ima na sebi kvadratna modra sončna očala, je zelo zagorele polti, in ima zelo raven nos. na sliki je neki tip z modrimi, modrosivimi očmi, rjavimi lasmi, krajšimi, ima malo brkov pa malo brade. Je pa zelo svetle polti. ženska na tej sliki je nekje srednjih do starejših let. Ima svetle oči, ne vem, ali so bolj sivo malo, mogoče modri, zelo ravne zobe, svetlo rjave lase, malo daljše, od spredaj ima postrižene na frufru. Na sliki je ena mlada punca. Ima tako bolj, ne vem, blizu začetna najstniška leta, bi rekla. Ima dolge temnejše rjave lase, malo ima poudarjene trepalnice pa take, nima rjavih oči, ampak ima take temne, na, ne vem, sivomodro. ima tak vesel nasmeh. Pa izgleda simpatična. na sliki je temnopolt moški s sončnimi očali. Ima zelo na kratko postrižene lase in zelo v določno obliko pristriženo brado. ima tudi dva uhana v ušesih pa izgleda kakor kakšen raper. Na sliki je mlada ženska indijske, rase, predvidevam. ima temno rjave oči, in pa zelo dolge črne lase. Ima tudi uhane v ušesih. Na sliki je mlada punca, ki izgleda, kakor da je sredi igre. Ima tisti ta pravi, nezlagan nasmeh in pa zelo take nasmejane oči, temne.